L'efficacité de ces méthodes pour le développement psychomoteur des enfants a été reconnue internationalement. Des institutions de la petite enfance calquée sur ce modèle se sont multipliées en Europe, jusque dans ma propre ville belge. Il est dommage qu'à la sortie de l'année européenne de lutte contre la pauvreté, notamment la pauvreté infantile, un tel signal soit donné par la Hongrie. Cette décision est surprenante, vu le rayonnement international de cet Institut Pikler et les autorités administratives hongroises ayant annoncé leur volonté de continuité dans les fonctions de celle ci.